Jeho rozsáhlé čistky ve školství a v soudnictví upevňují jeho moc po vojenském převratu.

Turecko, náš údajný spojenec v NATO, masakruje v sousední zemi Kurdy, kteří se snaží bojovat s největším zlem dneška Islámským státem. Tak s takovouto zemí vy jednáte o vstupu do EU a před půl hodinou jste měli tu drzost znovu kritizovat Polsko, že prý ohrožuje principy právního státu.

Chcete, aby v tomto sále sedělo 100 Turků a hlasovalo s námi o migrační politice, o právech mužů a žen? Turecko neleží v Evropě a do EU nepatří, a já proto vyzývám Evropskou radu, aby okamžitě ukončila jednání s Tureckem o členství v EU.